Señora presidenta, en Asturias llevamos ya noventa y seis incendios en cuarenta y un municipios de los setenta y ocho que tenemos. Desde luego, algunos han sido provocados, pero hay una responsabilidad política también. Una de las causas principales es la pésima gestión del territorio y de los medios públicos, al desatender, por ejemplo, la limpieza de los montes y en especial la de las franjas cortafuegos, y al aplicar también unas políticas laborales inaceptables a los medios de extinción de incendios, con contratos temporales intermitentes, en vez de disponer de plazas públicas estables.

Estas son las consecuencias de los recortes. La causa está también en las políticas de la Unión y en especial en la PAC, que han provocado el despoblamiento de las zonas rurales y el abandono del campo y de los bosques. Ni siquiera la propia gente del medio rural, ya envejecida, puede entrar a limpiar los montes por la aplicación también de las normas subsidiarias en los parques naturales. Eso sí, cuando faltan bomberos, desde luego, se envía al ejército.

Y por si fuera poco, en nuestra región, en Asturias, hay una investigación abierta también por malversación de los fondos del FEDER que deberían haber sido destinados a la reforestación y a la limpieza de los bosques.